Zatrzymanie eskalacji przemocy, przywrócenie wszystkim Egipcjanom poczucia bezpieczeństwa i pokojowe, kompromisowe rozwiązanie konfliktów wydaje się możliwe jedynie przy międzynarodowym wsparciu. Trzeba mieć świadomość, że całkowite odsunięcie Bractwa Muzułmańskiego od życia politycznego może sprowadzić je z powrotem do podziemia i spowodować radykalizację. To byłoby groźne, zwłaszcza że Bractwo cieszy się niestety dużym poparciem społecznym. Obecny rząd musi zrezygnować z przemocy, zreformować policję, ustabilizować gospodarkę, przeprowadzić demokratyczne wybory. Jeśli przemoc będzie nadal obecna w życiu codziennym Egiptu, będzie to działało na korzyść Bractwa Muzułmańskiego, a to z kolei grozi dalszymi demonstracjami i eskalacją przemocy. Dziękuję Wysokiej Przedstawiciel za jej dotychczasowe zaangażowanie i proszę o dalszy dialog oraz zdecydowany nacisk na poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności.